Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri abbiamo approvato un documento di principio di grande importanza per i territori insulari dell'Unione. Includerli tra i beneficiari degli aiuti a finalità regionale come risarcimento della loro condizione di insularità, sottraendoli alla discrezionalità dei rispettivi Stati membri, è un passo che riavvicina le isole all'Europa e mi trova particolarmente soddisfatta, considerato che in commissione per lo sviluppo regionale questo risultato è frutto anche di un mio personale emendamento che ha avuto l'assenso di tutta la commissione ringrazio la commissione ma ringrazio in modo particolare il Parlamento per il

della pesca, dei trasporti, che sono settori fondamentali della loro economia e pertanto indispensabili nel recupero dei livelli di competitività rispetto alle regioni continentali. Spero vivamente che la Commissione recepisca in toto questi indirizzi che con la risoluzione di ieri noi abbiamo sottolineato in favore delle regioni insulari in quanto insulari.